Was wir jedoch alle wissen, ist, dass das Abkommen mit Philip Morris 2016 auslaufen wird. Deswegen stelle ich meine Fragen Wo sieht die Kommission den Mehrwert der jährlichen Zahlungen, wenn die Mittel nicht zweckgebunden an die Mitgliedstaaten ausgezahlt werden? Haben bereits erste Gespräche mit Philip Morris stattgefunden, um über eine mögliche Verlängerung der Abkommen zu beraten? Wenn nicht, wann wird dies geschehen?